Seit Ausbruch des sogenannten Arabischen Frühlings finden auch in Bahrain regelmäßig friedliche Demonstrationen statt.

Aber nicht nur die Sicherheitskräfte Bahrains laden hier Schuld auf sich, auch saudische Truppen, ausgerüstet mit westlichen Waffen, beteiligten sich an den Massakern.

Man muss auch darauf achten, dass nicht durch die Hintertür die Scharia zementiert wird.